Pomoc żywnościowa jest potrzebna. Z jednej strony mamy wielki obszar biedy w Unii Europejskiej, szczególnie jest to widoczne w czasie tej ciężkiej zimy 600 osób zamarzło w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy może nie nadmiar żywności, ale ciągle trudności z jej zbytem przez rolników. W związku z czym ten program powinien funkcjonować. W moim kraju, Polsce, funkcjonuje on zupełnie nieźle i nie można byłoby go nagle przerwać. W związku z czym jego kontynuacja do 2013 roku jest zasadna, aczkolwiek podzielam głosy zarówno w imieniu mojej grupy politycznej kolegi Jamesa Nicholsona jak i inne, zgodnie z którymi ten program powinien być finansowany w ramach polityki społecznej, a nie w ramach polityki rolnej, dlatego że polityka rolna ma jednak inne cele.